Dem Kollegen Ehrenhäuser möchte ich sagen, dass er in die Hochschulen gehen und sich dort einmal umschauen soll, wie kreativ das abläuft, und dass da kein Student abhängig ist, weil er vielleicht ein Stipendium hat, das die Wirtschaft ihm gewährt hat.

Wir müssen dafür sorgen, dass die KMU auch im Rahmen der Forschungsprogramme besser, schneller und unbürokratischer bedacht werden können.

Wir brauchen also in diesem Bereich verstärkte Zusammenarbeit in Sachen Hochschule und kleine und mittelständische Betriebe.

Insofern sollten wir dafür sorgen, dass eben auch Gelder aus der Wirtschaft in die Universitäten fließen können, alldieweil nämlich die staatlichen Stellen zunehmend weniger Geld haben, um zusätzliche Mittel, gerade in diesen Bereichen zur Verfügung zu stellen.

Wir müssen die Hochschulen unterstützen.

Wir sollten dafür sorgen, dass die Wirtschaft ermutigt wird, an der aktiven Erarbeitung von Unterrichtsmaterial für Unternehmertum mitzuwirken.